allt er þá þrennt sé allt sé þá þrennt sé og þetta mál verði þá afgreitt að þessu sinni hér er um að ræða tillögu til þingsályktunar um reglur um skilaskyldu á ferskum matvörum um þetta hefur verið talsverð umræða á að minnsta kosti vettvangi þeirra sem

skilaskylda felur í sér að kjósi verslunareigandi svo getur hann sér að kostnaðarlausu krafist þess að framleiðandi taki til baka framleiðsluvöru sem er að nálgast síðasta söludag þetta á við um íslenskar matvörur en ekki þær erlendu margir íslenskir matvælaframleiðendur telja þetta fyrirkomulag skapa mikla skekkju í samkeppnisumhverfi innlendir framleiðendur þurfa að bera kostnað af þeirri rýrnun sem hlýst af því að vöru er skilað en sá sem flytur inn matvöru geti komið ábyrgðinni og kostnaðinum af sér yfir á herðar kaupmannsins þetta fyrirkomulag leiðir síðan til þess að það skapist hvatning fyrir seljanda vörunnar að halda fremur fram þeirri vöru sem ekki er með skilaskyldu það er innfluttu vörunni til þess að tryggja að kostnaðurinn af rýrnun falli ekki á hann þau sjónarmið hafa á hinn bóginn heyrst af hálfu seljenda smásöluversluninni að í skilaskyldu felist líka trygging fyrri því að ekki verði óeðlileg birgðasöfnun í verslun með tilheyrandi kostnaði og rýrnun sem að lokum falli á neytendur og birtist síðan í hærra vöruverði þess ber þó að geta að margir birgjar sjá sjálfir um að fylla á í búðum og stýra magni að minnsta kosti að mestu leyti það er hins vegar mjög mikilvægt að um þessi mál gildi sanngjarnar leikreglur sem tryggi samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu þetta er ekki síst mikilvægt í ljósi hinnar gríðarlegu samþjöppunar í matvælaverslun sem hefur orðið hér á landi þar sem tvær verslunarkeðjur ráða drýgstum hluta markaðarins eins og allir vita þessu mál var vísað til umsagnar á síðasta löggjafarþingi og nær allir umsagnaraðilar hvöttu til samþykktar tillögunnar bændasamtökin vísuðu til samþykktar búnaðarþings í þessa veru matís lýsti yfir stuðningi við hugmyndina neytendasamtökin telja slíkar reglur kunni að leiða til verðlækkunar og hagsbóta þar með fyrir neytendur samtök iðnaðarins fagna því að mótaðar verði slíkar reglur og viðskiptaráðuneytið hvetur til þess að tillagan verði samþykkt xxx telur forsendur tillögunnar umdeilanlegar en hvetur til að matvælaverð verði tryggð ef af samþykkt tillögunnar verður auðvitað er það þannig að það vakir ekki fyrir neinum að búa til reglur sem á einhvern hátt ógni matvælaverndinni það er ekki það sem þessi tillaga snýst um hún snýst um það að búa til sanngjarnar leikreglur á markaði þar sem er mikil samþjöppun